Signor Presidente, signor Commissario, l'avvento del trattato di Lisbona ha determinato in capo al Parlamento europeo nuove e crescenti responsabilità, anche nella di quella che viene definita strategia di sicurezza interna. La proposta del presidente Aguilar non può che essere sostenuta, articolata com'è in quelle che rappresentano le priorità di intervento di una politica di sicurezza interna che l'Unione europea deve esprimere compiutamente e in sintonia con gli Stati membri. Non vi è dubbio per esempio che la questione relativa alla sicurezza informatica sia di particolare rilievo, il centro europeo recentemente istituito e il supporto che potrà dare a Europol e ad altre agenzie si muovono in questa direzione, contro attacchi e violazioni sistematiche alla privacy e alle prerogative di ambasciate così come di altre realtà pubbliche o private importanti. La sicurezza interna significa anche un contrasto molto più efficace contro il terrorismo così come contro le mafie e il crimine organizzato per questo ci vuole una straordinaria cooperazione giudiziaria e di polizia, basata sulla fiducia tra gli Stati membri, e contestualmente un rinnovato modello di collegamento con i paesi terzi. Occorre far circolare le informazioni, tutelando i diritti fondamentali nel contrasto al terrorismo può essere importante l'attività realizzata anche dalla commissione sul criminalità organizzata, nella quale sono relatore a proposito del riciclaggio.

Diciamo agli Stati membri di agire con senso di responsabilità e solidarietà. Occorre uno slancio, Presidente, davvero nuovo, dal Baltico al Mediterraneo una forte cooperazione per poter garantire questo risultato, che è atteso dagli oltre 500 milioni di cittadini europei, un traguardo di sicurezza.